der Tötung zu wissenschaftlichen Zwecken exzessiv Gebrauch machen.

Wichtig ist, dass wir geeint auftreten. Hier ist insbesondere die Europäische Kommission gefordert, die Mitgliedstaaten ins Boot zu holen und bei den internationalen Verhandlungen nur mit einer Stimme zu sprechen und nicht wieder mit 27 Stimmen.

Auch zwischen den einzelnen Spezies bestehen große Unterschiede.

Zum Dritten brauchen wir eine klare Zieldefinition Was wollen wir eigentlich?